Wir erlassen europäische Rechtsvorschriften im öffentlichen Interesse zum Wohl der Bürger. Darum ist es notwendig, dass europäisches Recht einfach, leicht verständlich und allen zugänglich ist. Als europäischer Gesetzgeber müssen wir unsere eigene Arbeit ständig kontrollieren und optimieren. Das erwarten die Bürger von uns. Es ist wichtig, dass wir uns in immer intensiverem Maße mit den nationalen Parlamenten austauschen, um Recht zu gestalten und gemeinsam als Wächter des Subsidiaritätsprinzips zu dienen. Damit können wir gemeinsam sicherstellen, dass wirklich nur das europäisch geregelt wird, was die nationale Ebene überfordert. Zur guten Rechtsetzung gehört nämlich auch, dass wir keine Regelungen treffen, welche auf nationaler Ebene mindestens genauso gut erlassen werden könnten. Gerade in dieser für die Europäische Union schwierigen Zeit ist es von größter Bedeutung, dass die europäische Rechtsetzung Akzeptanz bei allen findet, auch bei unseren nationalen Volksvertretern. Der im Vertrag von Lissabon verankerte Frühwarnmechanismus, den viele als Papiertiger bezeichnet haben, hat gestern zum ersten Mal sein Machtpotenzial verdeutlicht. Die Kommission hat nach Subsidiaritätsrügen von 18 nationalen Parlamenten beschlossen, ihren Verordnungsvorschlag zum kollektiven Streikrecht zurückzuziehen. Zu kritisieren ist, dass es bisher noch nicht zu einer Anpassung der bestehenden interinstitutionellen Vereinbarung zur besseren Rechtsetzung aus dem Jahr 2003 an den Vertrag von Lissabon gekommen ist.

Angesichts der immensen praktischen Bedeutung dieser Rechtsakte muss die Vereinbarung aktualisiert werden.